Maßnahmen dagegen müssen vor Ort getroffen werden, wo die Menschen leben in Brüssel oder München.

Wir haben in Brüssel gesehen, dass Parallelgesellschaften islamische Brutstätten und Rückzugsräume für Terroristen sind, weil sie abgeschottet sind und weil dort vor unseren Gesetzen die Scharia gilt. Die Alternative für Deutschland hat ganz konkrete Forderungen dazu formuliert Auslandsfinanzierungen von Moscheen müssen verboten werden, Imame müssen bei uns ausgebildet werden keine Salafistenprediger mit Petrodollars aus Saudi Arabien! Alle Islamverbände müssen sich bedingungslos von rechtsrelevanten Teilen der Scharia distanzieren und verfassungsfeindlichen Vereinen muss Bau und Betrieb von Moscheen untersagt werden. Erdoğan hat gesagt, die Moscheen seien seine Kasernen und die Gläubigen seine Soldaten. Räumen wir Erdoğans Kasernen auf, wenn sie Kasernen sind, und entwaffnen wir seine Soldaten, wenn sie Soldaten sind!